anche facilmente quantificabile e recuperabile, ed istituzionale, dovuto alla dotazione di un quadro normativo e di vigilanza che garantisce affidabilità e trasparenza. Oggi che le obbligazioni garantite stanno diventando comuni in molti paesi fuori dall'Unione europea, qualunque iniziativa legislativa deve essere attentamente ponderata, senza modifiche rilevanti delle regole, che creerebbero incertezza sui mercati. La normativa europea non deve provocare perturbazione nella normativa nazionale. Concordo con la relazione ove propone di continuare a stabilire i tassi minimi del rapporto prestito valore tramite la normativa europea, lasciando che gli standard tecnici siano decisi liberamente dagli Stati membri.